Signor Presidente, onorevoli colleghi, la direttiva VIA stabilisce il semplice, ma fondamentale, principio di decisione informata. Prima di autorizzare la realizzazione di un progetto pubblico o privato suscettibile di avere un impatto sull'ambiente, le autorità competenti degli Stati membri hanno l'obbligo giuridico di acquisire le informazioni necessarie per effettuare una valutazione dell'impatto ambientale. Sono d'accordo con l'impianto generale della relazione e accolgo con favore l'introduzione delle nuove misure sul conflitto di interessi e sull'azione correttiva. Tuttavia, in relazione al coinvolgimento del pubblico, nutro forti dubbi che le garanzie a disposizione dei cittadini vengano rispettate. Penso che sarebbe stato più utile introdurre dei limiti temporali riguardo alla notifica della volontà di iniziare determinati progetti che richiedono la valutazione VIA, così come la definizione di un organismo preposto alla verifica del rispetto di questa direttiva presente direttamente sul territorio nazionale.